Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister. Kanal Svetega Jerneja v Seči pri Portorožu je del nepremične kulturne dediščine Krajinskega parka Sečoveljske soline, kakor tudi del območja Natura dva tisoč. Gre torej za izjemno občutljivo področje, ki bo vsaj trideset let v realnosti stičišče mnogih problematik, predvsem pa, po mojem mnenju, res neka svojevrstna ekološka in okoljska katastrofa, kakor tudi svojevrsten primer birokracije in prelaganja odgovornosti med različnimi institucijami, ki vrsto let niso izvedle svojih prevzetih obveznosti. To je potrdilo tudi Računsko sodišče v reviziji leta dva tisoč sedemnajst, ko je jasno izreklo negativno mnenje tako državnim kot občinskim organom. Skratka, gre za enega največjih okoljskih problemov v občini Piran in kot tako nedvomno meče slabo luč na izjemno krajinsko vrednost Sečoveljskih solin. S prevzemom mandata ste zagotovili, spoštovani minister, da bo v teku vašega mandata ta okoljska katastrofa tudi dejansko rešena. Tako ste v v mesecu aprilu letos v okviru terenskega ogleda Jernejevega kanala v izjavi za medije dejali, in citiram: "Za Jernejev kanal imamo dva scenarija. Prvi je, da občina poskrbi za njegovo ureditev, kot dogovorili smo se, da ob šestih mesecih pripravi finančno konstrukcijo projekta in zaprosi za vodno dovoljenje. Če ne bo uspelo, bo za kanal poskrbelo ministrstvo, kar pomeni, da bomo kanal izpraznili, v njem ne bo več plovil in niti poglabljati ga ne bo treba. Moja želja je, da zgodbo tega kanala končamo v tem mandatu." Žal se stanje v Jernejevem kanalu ni bistveno izboljšalo, ravno obratno, še naprej se na črno gradijo pomoli, barke se naprej vežejo, torej vsak dan so celo novi vezi. Skratka, stanje je absolutno nevzdržno in sramotno, posebej ker gre za tako občutljivo in zaščiteno območje. Da ne govorim tudi o obupu tamkajšnjih krajank in krajanov, ki so tudi na primer v zadnjih poplavah ostali praktično odrezani od sveta. Porabijo in iščejo rešitev. Zato vas spoštovani minister sprašujem, ali ste seznanjeni, da je občina Piran sploh v tem času pripravila kakršno koli finančno konstrukcijo oziroma zaprosila za vodno dovoljenje in ali je sploh pričela s kakršnimi koli aktivnostmi glede reševanja Jernejevega kanala? Ali so bile v tem času opravljene kakšne aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor z namenom reševanja problematike Jernejevega kanala? Kako boste vi pristopili k reševanju problematike novih črnih gradenj pomolov, novih privezov, vstopu novih plovil, ki so Jernejevem kanalu absolutno nelegalno? Ali ocenjujete, da je izpraznitev kanala vedno bolj realna rešitev te problematike, če temu tako, potem pa me zanima, kakšna je predvidena okvirna časovnica rešitve zadevnega problema? Hvala lepa.